Monsieur le Président, je suis en effet heureux de pouvoir vous présenter aujourd'hui ce rapport sur la surveillance du commerce des précurseurs de drogues entre l'Union européenne et les pays tiers.

Le résultat de cet accord de trilogue me paraît, pour ma part, excellent. Les précurseurs de drogues sont des substances licites qui peuvent être utilisées pour synthétiser des drogues.

Pour lutter contre les narcotrafiquants, il est important de pouvoir surveiller le commerce des précurseurs. Moins les précurseurs sont faciles à détourner du marché licite, moins on trouve de drogues de synthèse. Toute la difficulté est donc de trouver un équilibre dans la surveillance de ces substances sans pour autant entraver le marché. Le règlement actuellement en vigueur présente des lacunes et c'est la raison qui a conduit la Commission européenne à en proposer une révision. En effet, nous nous sommes rendu compte que les médicaments qui contiennent des précurseurs de drogues ne font pas l'objet d'un contrôle particulier et peuvent donc facilement être détournés. C'est le cas notamment des médicaments contre le rhume, qui contiennent de l'éphédrine et de la pseudo éphédrine. Ces deux substances sont des précurseurs de drogues surveillés car ils sont indispensables à la fabrication de méthamphétamines. Les narcotrafiquants ont détournés les médicaments qui, eux, n'étaient pas surveillés. Plutôt que de créer un système particulier pour les médicaments contre le rhume, nous avons préféré créer une nouvelle catégorie de substances surveillées. On les appelle les substances classifiées. Cela signifie, en d'autres termes, qu'il suffira d'un acte délégué pour inscrire sur cette liste un nouveau médicament dont on se rend compte qu'il est détourné pour synthétiser des substances illicites. Cela permet de réagir rapidement contre les nouvelles tendances des narcotrafiquants, sans entraver pour autant le commerce des médicaments. En effet, seuls ceux dont la substance précurseur est facilement extractible du médicament pourront être inscrits parmi les substances classifiées.

À ceux qui disent qu'il ne faut pas entraver le commerce des médicaments, car cela est vital pour les populations sous développées, je souhaite dire que, pour le moment, le seul médicament visé par des contrôles est un médicament de confort puisqu'il traite exclusivement le rhume. De plus, les substances qui seront inscrites dans cette nouvelle catégorie, dont les médicaments contenant de l'éphédrine et de la pseudo éphédrine, ne seront soumises qu'à une obligation de notification préalable à l'exportation, formalité très peu contraignante et d'un coût dérisoire.

À terme, il est tout à fait envisageable d'inscrire dans cette catégorie très souple d'autres médicaments si le besoin s'en fait sentir. Par ailleurs, la révision de ce règlement étant également l'occasion d'adapter la comitologie au traité de Lisbonne, nous avons estimé que des actes d'exécution, selon la procédure d'examen, étaient les plus appropriés, mais je tiens à rappeler que cela ne doit pas constituer un précédent dans les négociations entre le Conseil et le Parlement européen, notamment sur d'autres sujets. Pour terminer, je tiens à souligner l'excellent travail de coopération entre les différents groupes politiques et je souhaiterais, pour cela, remercier les rapporteurs fictifs de la confiance qu'ils m'ont accordée tout au long de ce processus législatif. Je tiens également à remercier le Conseil et la Commission pour la qualité de nos échanges. Je vous remercie, bien entendu, de votre attention et attend vos remarques éventuelles.